um klukkan tvö í dag strax að loknum dagskrárliðnum um störf þingsins fer fram utandagskrárumræða um áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu á álveri á bakka við húsavík málshefjandi er háttvirtir þingmenn ólöf nordal hæstvirtur umhverfisráðherra kolbrún halldórsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt